Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi quindici anni i flussi commerciali tra Unione europea e Cina hanno confermato quello che è sotto gli occhi di tutti, ovvero un nostro declino e una continua ascesa del paese asiatico. Questo non è frutto del caso, ma di una serie di manovre ben architettate dal governo di Pechino nessun rispetto dei diritti dei lavoratori, violazione delle più semplici norme ambientali, abuso dei diritti di proprietà intellettuale, restrizione al mercato interno e agevolazioni all'esportazione. Con queste semplici mosse, la Cina ha, di fatto, messo in ginocchi l'Europa. Oggi noi siamo ancora qua pronti ad un altro accordo che agevolerà soltanto loro, non certo le nostre imprese. L'Unione europea manifesta tutta la sua ipocrisia, si condannano a parole tutte le nefandezze cinesi, ma ci si limita semplicemente a prenderne atto. Dovremmo incominciare invece a pretendere che anche la Cina rispetti concretamente un minimo di norme sociali, ambientali ed economiche forse solo così potremmo aiutare le nostre imprese che chiudono e i nostri lavoratori che perdono il lavoro. Reciprocità Commissario, reciprocità!